inn á virðulegur forseti ég vil byrja á því að þakka utanríkisráðherra fyrir ræðu hans um utanríkismál þar var komið inn á ýmis efni sem tengjast störfum utanríkisráðuneytisins eins og fram kom í máli hans eru þau ansi víðfeðm og þar er eftir því sem mér sýnist vel á málum haldið svona almennt og yfirleitt ráðherra gat þó auðvitað ekki nema rétt tæpt á flestum þessara mála enda tíminn hér takmarkaður til þess að fara yfir þau öll undir lok ræðu hæstvirts utanríkisráðherra kom fram ákveðin stefnumörkun í utanríkismálum og þar sagði með leyfi forseta utanríkisstefna íslands byggist sem fyrr á gæslu hagsmuna lands og þjóðar og öflugu fyrirsvari gagnvart öðrum ríkjum síðan var bætt við að hún byggðist líka á þátttöku í alþjóðlegum verkefnum utanríkisstefnan byggist á því að gæta hagsmuna lands og þjóðar jú það liggur nú eiginlega í augum upp að það hlýtur að vera verkefni utanríkisþjónustunnar og það hlýtur að vera stefna okkar en hvert er erindi okkar á alþjóðavettvangi hvert er það erindi hvar og hvernig ætlum við að leggja okkar af mörkum í þessu alþjóðasamstarfi á þessum alþjóðavettvangi sem við eigum að taka þátt í hvernig ætlum við að rækja skyldur okkar við hinar fátækari þjóðir heims við erum enn langt undir þúsaldarmarkmiðum sameinuðu þjóðanna þó að vissulega hafi þokast í rétta átt í þeim efnum þúsaldarmarkmiðunum með framlög til þróunaraðstoðar hver er stefna okkar gagnvart hinu alþjóðlega stofnanakerfi hver er stefna okkar gagnvart alþjóðabankanum alþjóðagjaldeyrissjóðnum heimsviðskiptastofnuninni allar þessar stofnanir sæta nú aukinni gagnrýni um allan heim ég verð að játa það virðulegur forseti að ég beið nokkuð spennt eftir ræðu hæstvirts utanríkisráðherra sem er nýkominn til starfa og ég verð líka að játa það virðulegur forseti að ég varð fyrir nokkrum vonbrigðum með þessa ræðu mér fannst hún metnaðarlaus og mér fannst skorta upp á sýn til framtíðar hjá nýjum ráðherra sem er að marka sér völlinn hér í fyrsta sinn í sal alþingis að þessu sögðu vil ég geta þess að mér fannst þessi ræða kannski ekki síst athyglisverð fyrir það sem ekki var í henni til dæmis hversu létt var skautað yfir íraksmálið eins og hér kom fram hjá háttvirtum þingmönnum steingrími j sigfússyni var sjö og hálf lína um það mál í ræðunni en ekki síður vegna hins hversu létt var skautað yfir viðræðurnar um varnarsamstarf íslands og bandaríkjanna sem afgreitt var á tólf línum í ræðunni mér finnst ráðamenn þjóðarinnar sem hafa verið í samfelldu samningaferli í ellefu ár skulda þjóðinni betri upplýsingar um málið en hingað til hafa komið fram mér finnst þeir skulda þjóðinni betri rökstuðning fyrir áherslum sínum og samningsmarkmiðum í þessu máli ég er viss um að ef þeir gerðu betur grein fyrir því og væru ekki stöðugt með þennan leyndarhjúp yfir þessum viðræðum gætu þeir fengið breiðari stuðning í viðræðunum og styrkt þannig samningsstöðu sína frá því sem nú er ég geri ráð fyrir því að ráðamenn hljóti að treysta sér í slíkar útskýringar að þeir hljóti að hafa það fast land undir fótum að þeir geti sett fram skiljanlegar kröfur og útskýrt þær fyrir öllu venjulegu fólki í ræðunni sagði hæstvirtur utanríkisráðherra að meginmarkmiðið í viðræðunum væri að tryggja lágmarksviðbúnað eins og segir í ræðunni og þetta væri gert á grundvelli varnarsamningsins frá nítján hundruð fimmtíu og eitt á þetta getum við í samfylkingunni fallist sem markmið það þarf auðvitað að tryggja varnir og öryggi landsins rétt eins og við þurfum löggæslu og almannavarnir ekki viljum við vera án þess

hver á að vera lágmarksviðbúnaðurinn sem við þurfum til að tryggja varnir og öryggi landsins eru það fjórar orrustuþotur kannski ég get ekki svarað því og til að hægt sé að svara þeirri spurningu verður að vinna raunhæft hættumat og meta þá vá sem að okkur getur helst steðjað og hvaða varnarviðbúnað þurfi til að takast á við hana þetta mat viljum við í samfylkingunni að verði unnið og höfum flutt um það tillögur í þinginu en ríkisstjórnin ekki fyrir því er líklega bara ein ástæða út úr því mati kæmi hugsanlega að hér væri ekki þörf á miklum viðbúnaði það gæti rennt stoðum undir óskir bandaríkjamanna allt frá árinu nítján hundruð níutíu og þrjú að fara af landi brott með f fimmtán flugsveitina sem hér er og allt sem henni fylgir og það er býsna mikið sem henni fylgir líklega má halda því fram að það sé mestallur viðbúnaðurinn í keflavík sem fylgir þessum fjórum þotum ég geri ráð fyrir að það sé þess vegna sem þessi ofuráhersla er lögð á orrustuþoturnar fjórar sem samningsmarkmið íslendinga í þessum viðræðum fyrrverandi forsætisráðherra og sá núverandi hafa báðir látið á sér skiljast að náist þetta markmið ekki fram hafi herinn einfaldlega ekkert hér að gera þá geti hann farið með öðrum orðum þá verði varnarsamningnum einfaldlega sagt upp þetta hljómar einkennilega í eyrum margra því að mörgum finnst lítil hótun fólgin í því að segja hernum að

pólitísk hótun þetta er hótun um uppsögn á varnarsamningi sem væri pólitískt áfall fyrir bandaríkjastjórn og þetta er í raun hótun um breytta stefnu í utanríkismálum hótun um að færa sig af hinu bandaríska áhrifasvæði í utanríkismálum og yfir á hið evrópska forsætisráðherra sagði þetta nánast berum orðum í ræðu sinni á miðstjórnarfundi framsóknarflokksins um leið og hann snupraði sjálfstæðismenn fyrir seinagang og árangursleysi í þessum viðræðum því auðvitað var forsætisráðherra að gera það það merkilega við þetta mál er auðvitað að það hefur fylgt sjálfstæðisflokknum alla tíð í ríkisstjórn það var í höndum fyrrverandi forsætisráðherra meðan hann var í forsætisráðuneytinu

þeir eru nú snupraðir af núverandi forsætisráðherra og formanni framsóknarflokksins það er alveg rétt hjá forsætisráðherranum að það er mikilvægt að fylgjast með þróuninni í evrópu og horfa meira til þeirrar áttar því að við kunnum að eiga þar öryggissamfélag í framtíðinni hins vegar er nú ekki á vísan að róa þar því að hin sameiginlega utanríkis og varnarstefna evrópusambandsins er auðvitað ekki fullburða en það er óviðunandi að samningaviðræðurnar við bandaríkjamenn séu ekki leiddar til lykta það er óviðunandi að stjórnvöld geti ekki útskýrt hvernig á þessum vandræðagangi standi þessari streitu sem hefur skapast á milli samningsaðila hvað ber á milli og hvers vegna valur ingimundarson sagnfræðingur sagði í fyrirlestri í september tvö þúsund og fjögur að sambandið milli bandaríkjanna og íslands væri brothætt og staðnað

og það þyrfti víðtækari pólitíska og efnahagslega skuldbindingu af beggja hálfu heldur en bara fjórar orrustuþotur ef það er raunin ef þetta fimmtíu ára öryggissamfélag þessara ríkja er að leysast upp verða menn að velta fyrir sér í fullri alvöru hvað eigi að koma í staðinn sú heimavinna hefur ekki farið fram ekkert frekar en matið á varnarþörfinni það sem er kannski verst í þessu máli öllu saman er að það virðist vera uppi alger pattstaða sem menn komist ekki út úr ég ætla aðeins að víkja hér að leiðtogafundi sameinuðu þjóðanna í september virðulegur forseti mér er líklega svipað farið og utanríkisráðherra að hafa orðið fyrir vonbrigðum með niðurstöðu þessa fundar kannski voru væntingarnar bara of miklar en sé raunsæið haft að leiðarljósi má eflaust segja að það hafi ekki verið við því að búast að leiðtogar heimsins kæmust lengra að þessu sinni lokaskjalið var vissulega nokkuð útþynnt en þó náðist samstaða milli ríkja heims í allnokkrum mikilvægum málaflokkum það er eitt tiltekið efni sem mér finnst skipta hvað mestu máli í því sambandi og þar er um að ræða að öll aðildarríki sameinuðu þjóðanna hafa samþykkt að það sé sameiginleg skylda þeirra að vernda óbreytta borgara gegn þjóðarmorði stríðsglæpum þjóðernishreinsunum og glæpum gegn mannkyninu þá skuldbinda þau sig til að gera slíkt á vettvangi öryggisráðsins hvenær sem stjórnvöld á hverjum stað hafa vanrækt þá skyldu þessi samþykkt tengist nýrri skilgreiningu á öryggi sem hefur verið að ryðja sér til rúms í hinu alþjóðlega samfélagi á undanförnum árum sú skilgreining byggir á því að mannhelgi mannréttindi og mannöryggi er sett ofar en fullveldið og þjóðaröryggi ekki svo að skilja að þetta geti ekki farið saman síður en svo þetta er auðvitað órjúfa tengt í lýðræðisríkjum sem ástunda opna ábyrga og skilvirka stjórnarhætti þessi nýja skilgreining á rót sína að rekja til þeirra breytinga sem orðið hafa í heiminum frá lokum kalda stríðsins og nýju mati á þeirri vá sem steðjar öðru fremur að íbúum heimsins og með þeim hætti tengist þetta auðvitað okkar íslensku varnarhagsmunum og viðbúnaði ógnin felst nefnilega ekki lengur öðru fremur í hættunni á innrás óvinveittra ríkja heldur stafar mest ógn af örbirgð sjúkdómum þjóðernishreinsunum ofbeldi og mansali sem á sér stað vegna ógnarstjórnar heima fyrir eða vegna þess að ríkisstjórnir hinna fullvalda ríkja eru ekki færar um að vernda þegna sína og þegar ríkisstjórnin bregst verður alþjóðasamfélagið að grípa inn í hugmyndin um mannöryggið kallar á nýtt skipulag og ný vinnubrögð bæði af hálfu hinna fullvalda ríkja sem og alþjóðasamfélagsins mannöryggið leggur alþjóðasamfélaginu á herðar skylduna til að vernda þeirri skyldu fylgir mikill vandi vegna þess að henni fylgir hættan á misnotkun með árum orðum voldug ríki sem telja þjóðarhagsmunum sínum stefnt í voða freistast til að ráðast einhliða til atlögu við önnur ríki undir formerkjum verndarskyldunnar þetta gerðist auðvitað með innrásinni í írak og það var mikill álitshnekkir fyrir íslensk stjórnvöld að þau skyldu glepjast til að styðja einhliða ákvörðun ríkisstjórna bandaríkjanna og bretlands að ráðast inn í írak áður en alþjóðlegir vopnaeftirlitsmenn höfðu lokið sínum störfum og sameinuðu þjóðirnar tekið ákvörðun í málinu vissulega voru vond stjórnvöld í írak en það voru hvorki gereyðingarvopn í landinu né þjóðarmorð yfirvofandi eins og var raunin til dæmis í rúanda og darfúr þar sem alþjóðasamfélagið horfði á aðgerðalaust á undanförnum árum hefur talsverð vinna verið lögð í að skilgreina þær forsendur sem þurfa að liggja að baki ákvörðun um að fullveldi ríkja víki fyrir verndarskyldu alþjóðasamfélagsins kanadastjórn hefur unnið talsvert mikið í málinu og finnsk stjórnvöld hafa gert það

fulltrúar norrænu jafnaðarmannaflokkanna hafa tekið þessar hugmyndir upp á sína arma og sett fram þá afstöðu að fyrir hernaðaríhlutun af mannúðarástæðum þurfi samþykki öryggisráðsins og þá er það öryggisráð án neitunarvalds og aðeins aðalritari sameinuðu þjóðanna eigi að hafa rétt til að leggja fram tillögu um hernaðaríhlutun á grundvelli mannöryggis á vettvangi norrænu jafnaðarmannaflokkanna og jafnaðarmannaflokka evrópu er almenn mikil vinna í gangi sem miðar að því að bæta hið alþjóðlega stofnanakerfi með það að markmiði að auka jöfnuð og réttlæti milli ríkja og innan ríkja markmiðið er að draga úr völdum stórvelda og stórfyrirtækja og tryggja hlutdeild þeirra fátæku í hinni miklu auðlegð jarðarinnar á síðastliðnum fimmtíu árum höfum við notað meira af auðlindum en í samanlagðri sögu mannkyns fram til þess tíma samt hefur misskipting aukist og þeim hefur ekki fækkað sem lifa við örbirgð fjörutíu og fimm prósent jarðarbúa lifa af tveim dollurum eða minna á dag þeim hefur að vísu fækkað á þéttbýlum svæðum kína og indlands en þeim hefur fjölgað annars staðar svo sem í afríku það má kannski segja að þetta séu stærstu efnahagsmistök tuttugustu aldarinnar að svona skuli fyrir okkur komið þrátt fyrir alla þessa auðlegð það er að hluta til vegna þess að stofnanir eins og alþjóðagjaldeyrissjóðurinn alþjóðabankinn og heimsviðskiptastofnunin hafa brugðist þær eru byggðar upp samkvæmt uppskrift eftirstríðsáranna og á forsendum hinna sterku og það er mikilvægt að þessar stofnanir sem sannarlega hafa hlutverki að gegna og heimurinn væri verr settur án þeirra en þessum stofnunum þarf að breyta þær eru þannig uppbyggðar núna eins og alþjóðagjaldeyrissjóðurinn að iðnríkin fara með sextíu prósent af atkvæðamagni innan stofnunarinnar og innan alþjóðabankans þegar þeir fara með sautján prósent innan stofnana sameinuðu þjóðanna þessu þarf auðvitað að breyta virðulegur forseti og ég hefði kosið að sjá einhver merki þess að íslensk stjórn völd vildu beita sér fyrir slíkum breytingum og standa þannig að málum að við gætum komið á alþjóðavísu öflugu jöfnunarkerfi rétt eins og mönnum tókst að koma upp öflugu jöfnunarkerfi innan þjóðríkjanna